Aș vrea să mă refer la un aspect specific la Bitcoin și la OneCoin. Bitcoin este una din acele pretinse monede digitale, care de fapt nu există, care nu este înregistrată la nicio autoritate competentă, care este promovată de fondatorii săi ca o monedă digitală ce va îmbogăți investitorii în timp, însă nu există nicio dovadă a acoperirii în bani a acestei monede virtuale. Bitcoin nu poate fi folosită, pentru că nu pot fi efectuate plăți și este doar un instrument de speculă. O schemă Ponzi folosită de companii precum OneLife Network Ltd, cu sediul în jurisdicția offshore din Belize. Dacă ne uităm pe site, vedem că e temporar închis. Acum, OneCoin este Bitcoinul regional și este o monedă, de asemenea, care nu există. Există, de exemplu, regional în Moldova, în Bulgaria și în România se fac investigații.